Grâce à cette volonté commune ainsi qu'à une intensification des efforts entrepris par l'Union européenne, en particulier au cours des douze derniers mois de négociation, le traité sur le commerce des armes a été adopté en avril

Martin, ainsi que la commission des affaires étrangères pour leur soutien. Jusqu'à ce jour, l'Union a joué un rôle essentiel dans le processus d'adoption et continuera à agir de la même façon en faveur de la ratification et de la mise en œuvre du traité. Par conséquent, la Commission souhaite que la ratification par tous les États membres de l'Union ne soit pas retardée.

Il prévoit, entre autres, des dispositions telles que les contrôles à l'importation et à l'exportation, qui entrent dans le champ d'application de la politique commerciale commune de l'Union.

Elle a veillé à ce que le résultat final reste compatible avec la législation de l'Union et permette aux parties concernées de bénéficier des dispositions prévues par l'acquis. Après l'adoption du traité sur le commerce des armes, en avril 2013, la Commission a évalué en détail sa compatibilité avec l'acquis de l'Union européenne.

Nous savons que certaines capitales européennes sont déjà en attente de votre accord et de l'autorisation du Conseil.

La proposition de la Commission pour que le traité permette aux organisations d'intégration régionale d'y adhérer a été rejetée au cours de la dernière conférence tenue en mars 2013, lorsque la Chine a rappelé son opposition ferme à l'adhésion de l'Union européenne. Après cette intervention, d'autres grands États ont insisté pour que l'issue finale de la négociation ne soit pas menacée. Il a fallu renoncer à cet objectif.

La Commission félicite le Parlement européen d'avoir souligné cet objectif dans sa résolution. Enfin, je souhaite souligner le soutien de l'industrie européenne de la défense et sa contribution à ce processus d'adoption du traité. Il est clairement dans l'intérêt de ce secteur d'avoir, à l'échelle mondiale, les mêmes règles encadrant le commerce des armes et le même niveau de transparence sur les transferts. Le rôle joué par notre industrie dans la protection des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité est, au moins, aussi important que celui des décideurs politiques et des autorités nationales. La Commission considère qu'un niveau élevé de compétitivité des entreprises dans le secteur de la défense est un excellent garant du respect des règles en matière de transparence et d'éthique.